búrfellsvirkjun er næststærsta virkjun landsmanna og var fullgerð árið nítján hundruð sextíu og níu og hóf rekstur í framhaldinu stöðin hefur heppnast ákaflega vel og verið þar góður rekstur í hartnær fjóra áratugi ég fékk þær upplýsggnar hjá landsvirkjun fyrir tveimur árum að endurstofnverð virkjunarinnar væri um tuttugu og fimm milljarðar króna og hún hefði framleitt frá upphafi um sextíu þúsund gíga vattstundir af rafmagni það er mikil framleiðsla og til að reyna að meta hvað það skilar af sér í tekjum er nefnt til samanburðar að árið tvö þúsund og fjögur seldi landsvirkjun um sjö þúsund fimm hundruð gíga vattstundir og fékk fyrir það þrettán og hálfan milljarð króna ef við ályktum út frá þessu má reikna út að fyrir sextíu megi fá fyrir það hundrað og átta milljarða króna eða fjórum sinni hærri fjárhæð en nemur endurstofnverði virkjunarinnar það er alveg greinilegt jafnvel þó að þessar tölur séu bara ágiskun en ekki raunveruleg vitneskja um hvað hefur hafst í tekjur fyrir framleiðsluna á framleiðslutímanum að stöðin hefur löngu borgað sig upp þá vaknar spurningin hvers vegna hefur verð á rafmagni ekki lækkað til almennings sem hefur auðvitað borgað þessa stöð með því að kaupa rafmagnið fyrst stóriðjan og síðan almenningur sú hugsun hefur hvarflað að mér hvort það væri ekki komið að því að almenningur fengi að njóta þess að eiga gott raforkuver sem framleiddi raforku á ódýru verði og það endurspeglaðist á heimilisreikningum landsmanna og á raforkureikningum almennra fyrirtækja þess vegna hef ég virðulegi forseti til þess að fá fram frekari upplýsingar um þetta mál lagt fram til hæstvirts iðnaðarráðherra eftirfarandi tvær spurningar með leyfi forseta í ljósi þess að framleitt og selt rafmagn frá búrfellsvirkjun hefur fyrir löngu greitt allan stofnkostnað virkjunarinnar hvað er framleiðsla hennar stór hluti af raforkuþörf almenna markaðarins og á hvaða verði væri hægt að selja hverja kíló vattstundir ef miðað er við að tekjur þurfi aðeins að duga fyrir rekstri og viðhaldi en ekki stofnkostnaði tvö telur ráðherra ekki rétt að almenningur njóti raforkuframleiðslu afskrifaðra virkjana í eigu hins opinbera í lægra raforkuverði og hver er það sem nýtur